My rozwiązujemy problemy własne, a nie rozwiązujemy problemów obywateli Europy.

Tym sygnałem, który daje Rada, udowadniamy, że jesteśmy potrzebni sami sobie. Natomiast w żaden sposób nie jesteśmy potrzebni obywatelom Europy.

Chciałbym przypomnieć Pani, a za Pani pośrednictwem władzom Parlamentu, że dyrektywą nr 654 z roku 1989 określiliśmy warunki, w jakich powinni pracować pracownicy w Europie, i ta dyrektywa mówi również o minimalnej temperaturze, jaka powinna panować w miejscu pracy.